Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi spiace che siano usciti alcuni colleghi, perché ogni volta che si parla di solidarietà sembra che gli venga l'orticaria. Io vorrei che capissero e mi sarebbe piaciuto fossero ancora qui che gli investimenti nel sociale contribuiscono a stabilizzare l'economia, contribuiscono a promuovere l'occupazione, a migliorare le competenze della forza lavoro in ultima analisi contribuiscono ad aumentare e migliorare la competitività dell'Unione europea tutta. Noi siamo in un momento in cui, è inutile ricordarlo ancora una volta, il reddito medio delle famiglie cala, aumenta la disoccupazione, la povertà anche tra chi un lavoro ce l'ha è in aumento, per non parlare della disoccupazione che in Europa è oltre il 10 e con i giovani siamo a cifre veramente da capogiro, in alcuni Stati è oltre il 50. Ma vorrei tranquillizzare quegli Stati che si sentono sempre creditori perché nel 2011 l'Italia è stata il primo contribuente netto al bilancio europeo e cito l'ex premier italiano Mario Monti, dichiarazione a Berlino negli ultimi dieci anni ha pagato più di quanto fosse giustificato. Impariamo a fare i conti e a essere solidali quando tocca!